C'est peu dire que de souligner que l'Europe n'était pas préparée à revivre, si peu de temps après, un tel drame.

C'est une réalité à laquelle nous devons faire face avec responsabilité.

Elle a causé des dégâts considérables, détruisant des écoles, des lycées, de nombreux logements, privant des milliers de personnes d'électricité, de chauffage, d'eau potable, de téléphone, et laissant certains secteurs économiques dans une situation critique, à l'image de la filière bois. Si je tiens ici à exprimer ma solidarité avec les familles des victimes ainsi qu'avec toutes les personnes sinistrées, de même que mon soutien aux élus locaux, je profite de cette tribune pour lancer un appel à la Communauté européenne car, il faut le dire, une telle situation impose une réponse européenne et d'abord une solidarité européenne. Certes, en France, le statut de catastrophe naturelle a été reconnu, ce qui facilitera le soutien aux personnes sinistrées, mais cela n'enlève rien à la nécessité de mettre en œuvre une action européenne coordonnée, afin de compléter les efforts des États membres pour protéger les personnes, l'environnement et les biens dans les communes et les régions sinistrées. Très concrètement, cela implique d'abord de centraliser les informations au niveau européen afin d'obtenir une évaluation précise des dégâts. Ensuite, il est indispensable de débloquer les fonds nécessaires à l'accompagnement des collectivités locales qui font face à d'immenses défis, notamment soutenir les services publics, qui ont fait un travail exceptionnel et dont nous avons grand besoin afin de remettre en état les infrastructures et les équipements dans les domaines de l'énergie, de l'approvisionnement en eau, des eaux usées, des transports et des télécommunications, de la santé et de l'enseignement. Les catastrophes précédentes ont révélé l'urgence d'une action européenne et ont permis d'intégrer la prévention des risques naturels comme l'un des objectifs du FEDER. L'Europe doit désormais faire la preuve de sa capacité de réaction et de traduction concrète de sa solidarité. J'espère donc, mais vous venez de l'exprimer, que la Commission entendra ce message et qu'elle saura mobiliser tous les moyens nécessaires pour répondre à cette situation d'urgence, notamment via le Fonds de solidarité de l'Union européenne et l'instrument financier pour la protection civile. Enfin, pour conclure, je souhaiterais rappeler que, comme les incendies en Grèce en 2007, cette violente tempête a révélé la nécessité d'une force de protection civile mobilisable sur tous les terrains de crise.